Elnök úr! A vulkánkitörés apropóján át kell gondolni a közlekedési prioritásokat.

Ehhez szükség szerint támogatások, adók és egyéb szabályzók használhatók fel. Fontos szempont, hogy jelentős belső piaci kereslet tapasztalható a pályakorszerűsítés és vasútiszerelvény gyártás kapcsán.

A nagy sebességű vonatokhoz képest a repülőgép tekintettel a becsekkolásra, a reptéri transzferre nulla minimális időelőnyt nyújt hatalmas szén dioxid és zajszennyezés mellett. A vulkánok kitörését megakadályozni nem áll módunkban, azonban a kitörések előrejelzése és a kialakult helyzet értékelése javítható. De tényleges megoldást csak a közlekedés, energetikai iparpolitika és az iparpolitika átalakításától remélhetünk, mert a vulkánkitörés a vasúti közlekedést nem, illetve csak nagyon lokálisan zavarja.